því efnahagsástandi sem nú ríkir þurfa allir að taka á sig auknar byrðar þeir tímar velmegunar sem við höfum búið við síðustu áratugina eru liðnir og fram undan er stórfelldur niðurskurður heilbrigðiskerfið verður þar að sjálfsögðu ekki undanskilið en það er ekki sama hvernig farið er að þær aðgerðir sem fyrrverandi heilbrigðisráðherra hugðist grípa til voru flausturslegar og virtust ekki byggðar á góðri stjórnsýslu blind sameining heilsugæslu fyrir heilu landsfjórðungana án tillits til landfræðilegrar sérstöðu sérþekkingar starfsfólks eða annarra þátta er ekki til þess fallin að hagræða í rekstri það eitt að sameina er ekki sjálfkrafa ávísun á hagræðingu fjármálaráðuneytið og ríkisendurskoðun hafa gagnrýnt sameiningar ríkisstofnana og þar hefur komið fram að slíkar sameiningar séu í flestum tilfellum illa undirbúnar og skili litlum sem engum ávinningi í nýlegu leiðbeiningarriti fjármálaráðuneytisins segir með leyfi forseta hlutaðeigandi ráðuneyti þarf að gæta þess að sameining sé vel undirbúin og veita henni öflugan stuðning þar til sameiningarferlinu er lokið

vinnan felst einkum í því að fjalla um stöðuna móta framtíðarsýn setja skýr markmið með sameiningu velja viðmiðanir skoða valkosti greina hindranir og fjalla um álitamál mælt er með því að setja niðurstöður í skýrslu sem lögð er til grundvallar vandaðri kynningu og ákvörðun þar segir einnig með leyfi forseta sameiningu stofnana fylgja bæði kostir og gallar sem ætti að vega og meta með tilliti til annarra valkosta sameining er ekki sjálfstætt markmið heldur leið til að ná öðrum markmiðum það er mikilvægt að ráðuneyti hrindi ákvörðun um sameining strax í framkvæmd til að eyða óvissu gera þarf vandaða samrunaáætlun á grundvelli frumathugunar um sérhvert skref í ferlinu áætlunin auðveldar hraða og örugga sameiningu jafnframt ætti að ráða forstöðumann sameiginlegrar stofnunar mörgum mánuðum áður en sameining fer fram svo að hann geti undirbúið hana og veitt forustu ráðuneytið þarf að taka virkan þátt í undirbúningsvinnunni enda verður mörgu ekki lokið án stuðning og beinnar aðkomu þess þar á meðal er gerð samnings um árangursstjórnun sem skilgreinir áherslur gagnkvæmar skyldur og samskiptaferli milli ráðuneytis og stofnunar

ítarlegar úttektir á starfseminni og traustan rökstuðning fyrir því að hagræðing náist með aðgerðunum það er ekki nóg að setja bara markmið um að hagræða það eitt að fara af stað með það markmið að hagræða getur hæglega snúist upp í andhverfu sína ef ekki er nein heildarsýn þar að baki þannig sýna tölur að fjárframlög til stofnana sem farið hafa í gegnum svokallað sameiningar og hagræðingarferli hafa oftar en ekki aukist mun meira en til þeirra sem ekki hafa sameinast er ég hérna með samanburðartölur til dæmis á fjárframlögum til heilbrigðisstofnunar vestmannaeyja þar sem er borið saman við vísitölu launa og það er þannig að launakostnaðurinn er um sjötíu til sjötíu og fimm prósent af heildarkostnaðinum við heilbrigðisstofnunina og þar kemur fram að stofnun sem hefur staðið algjörlega sjálfstæð á tímabilinu tvö þúsund til tvö þúsund og níu hækkaði vísitala launa um tæplega níutíu og þrjú prósent og á sama tíma jukust framlög til vestmannaeyja um níutíu og sex prósent til samanburðar er hægt að horfa á tölur varðandi heilbrigðisstofnanir á austurlandi sem voru sameinaðar að þar jukust framlög um tæplega hundrað sextíu prósent og á suðurnesjunum um átján r prósent og eru þetta dæmi um svæði þar sem var farið í miklar sameiningar þannig hefur ríkisendurskoðun líka bent á að sameining st jósefsspítala sem hefur verið mikið í umræðunni og sólvangs í hafnarfirði hafi tæplega átt rétt á sér með tilliti til til raunverulegrar hagræðingar þar var einkum um að kenna að engar formlegar framkvæmda eða kostnaðaráætlanir voru gerðar eða fjárhagsleg og fagleg markmið sett um sameinaða stofnun allt of oft er farið af stað með háleit markmið um hagræðingu og sparnað án þess að nein ákveðin stefna liggi þar til grundvallar þar liggur einmitt hundurinn grafinn við höfum ekki enn mótað neina heildarsýn um hvernig heilbrigðisþjónustu við viljum veita hér á landi í ljósi þeirra aðstæðna sem fram undan eru hvernig heilbrigðisþjónustu viljum við veita og hvernig heilbrigðisþjónustu höfum við efni á að veita síðast í morgun bárust fréttir af því að frá og með fyrsta júní næstkomandi verði heilsugæsla í grindavík nærri þrjú þúsund manna byggðarlagi aðeins opin hálfan daginn og starfshlutfall starfsmanna skorið niður um fimmtíu prósent þá stefnir í að að þrátt fyrir tuttugu milljónir króna fjárfestingu í húsnæði verður engin heilsugæsla í sandgerði á næstunni hvar er rökstuðningur með þessum aðgerðum og hvar eru tillögur um hvernig þörf suðurnesjamanna fyrir heilsugæslu verður mætt þessi frétt dregur samt athyglina að meginvandanum framtíðarsýnina skortir það er nú einu sinni svo að greiður aðgangur að heilsugæslu í nærsamfélaginu getur verið mjög hagkvæmur þegar á heildina er litið að veita góða grunnþjónustu í heimabyggð dregur úr þörf íbúa til að leita annað sem aftur dregur úr kostnaði heimilanna og álagi á sérfræðinga þær aðstæður sem við stöndum frammi fyrir eru vissulega ógnun við íslenskt velferðarkerfi en þær eru líka tækifæri tækifæri til að taka kerfið til heildarendurskoðun og þar þarf allt að vera undir stærsti kostnaðurinn við heilbrigðiskerfið er launakostnaður og þar vegur launakostnaður lækna þyngst læknar eru langsamlega dýrasta starfsfólk heilbrigðiskerfisins enda hafa þeir lengstu menntunina og mestu sérhæfinguna að baki eitt af því sem skoða þarf við heildarendurskoðun á heilbrigðiskerfinu er einmitt hlutverk lækna eins og staðan er í dag hefur fólk frjálst val um það hvert það sækir sér þjónustu þannig geta sjúklingar leitað beint til sérfræðinga án milligöngu heilsugæslulækna þá þurfa allir þeir sem leita til heilsugæslunnar að hitta lækni hversu stór eða smá sem þeirra vandamál eru í fjölmörgum löndum hefur farið fram umræða um stefnumótun um hlutverk annarra heilbrigðisstarfsmanna en lækna í heilsugæslu og nærþjónustu þannig hafa hjúkrunarfræðingar í bandaríkjunum um langt skeið haft leyfi til að greina sjúklinga og jafnvel ávísa lyfjum eftir ákveðnum reglum þannig hafa hjúkrunarfræðingar með tilskilda menntun og reynslu getað sett upp litlar heilsugæslustöðvar sem létta þannig álaginu af sérfræðimenntuðum læknum að hluta heimsóknir á slíkar stöðvar eru að jafnaði um helmingi ódýrari en heimsóknir til lækna og ljóst að umtalsverðir fjármunir geta sparast ef svipuð tilhögun næðist hér á landi það var mikilvægt að hafa í huga af því að taka upp á ný tilvísunarkerfi þar sem sjúklingar þurfa að hitta heilsugæslulækni sem tæki í kjölfarið ákvörðun um hvort vísa eigi þeim áfram til sérfræðings sem kostar umtalsvert meira fyrir heilbrigðiskerfið rekstrarform heilsugæslunnar og annarra þátta heilbrigðiskerfisins má einnig skoða þar hefur til dæmis samvinnurekstur augljósa kosti sem ekki hafa verið kannaðir til hlítar staðan er einfaldlega sú að við höfum ekki efni á að niðurgreiða skilyrðislaust alla þá heilbrigðisþjónustu sem fólk velur að sækja sér og því þurfa stjórnvöld að setja ramma um hvað telst grunnþjónusta og hvað ekki

að forgangsraða og fjárfesta á þeim sviðum sem skila okkur sem bestri þjónustu þegar á heildina er litið slík stefnumótunarvinna í samstarfi stjórnvalda heilbrigðisstarfsmanna menntastofnana og almennings er grunnforsenda þess að við getum byggt upp öfluga heilbrigðisþjónustu í því efnahagsumhverfi sem við stöndum frammi fyrir það er hlutverk stjórnvalda að setja rammann svo er það hlutverk stjórnenda og starfsfólks stofnana að starfa innan þessa ramma þannig er yfirstjórn landspítala að vinna að metnaðarfullri áætlun um hvernig mæta má þeim niðurskurði sem boðaður er þar verð ég sérstaklega að hrósa fyrrverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir val á yfirmanni landspítalans þar sem hún hefur komið inn með mjög nýjar og áhugaverðar hugmyndir um rekstur á sjúkrahúsum ætlunin er meðal annars þar að bera sig saman við erlend sjúkrahús og byrja á norskum sjúkrahúsum setja mælanleg markmið í öllum helstu þáttum spítalans skoða fyrst framleiðni gæði starfsmenn og fjárhaginn og setja sér ákveðin viðmið nýtt skipurit þar sem hugsanlega á þá að fækka stjórnendum og minnka yfirbyggingu og skilgreina mjög skýra stefnumótun til næstu þrjú ja til fimm ára stærsta vandamálið er hins vegar skortur á samvinnu engin samvinna er til dæmis við hin kragasjúkrahúsin að neinu ráði þrátt fyrir skýrslur og undirbúning þess efnis og það er nánast engin samvinnu við h heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins stjórnvöld þurfa að styðja við vinnu sem þessa þar sem fagfólki er falið að útfæra stefnu stjórnvalda um forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu eða eins og segir í riti fjármálaráðuneytisins með leyfi forseta þótt vönduð frumathugun og samrunaáætlun skipti máli eru mannlegu þættirnir þó enn mikilvægari alltaf má búast við að skoðanir verði skiptar um sameiningu og breytingar sem henni fylgja og fólk sjái bæði ógnanir og tækifæri í breytingum til þess að auka samstöðu starfsfólks er því afar mikilvægt að vekja sem mestan áhuga á framtíðarsýninni og markmiðunum sem stefnt er að með sameiningu allir aðilar þurfa að sjá einhvern ávinning að sameiningunni því er ljóst að skýr framtíðarsýn er nauðsynleg til að árangur náist í skipulagsbreytingum heilbrigðiskerfisins það er ljóst að draga þarf úr kostnaði en hvernig það er gert skiptir máli það er hlutverk okkar alþingismanna að marka framtíðarsýnina hana þurfum við svo að kynna vel því fólki sem á að framfylgja henni starfsfólki og stjórnendum heilbrigðisstofnana og það er fólkið sem hefur fagþekkinguna til að hrinda síðan í framkvæmd stefnu stjórnvalda